Australien und Neuseeland sind hochentwickelte Staaten, die unsere Werte teilen. Deshalb muss es ja auch möglich sein, dass wir ein faires, ausgewogenes Abkommen auf hohem Niveau mit hohen Standards abschließen können. Die Verhandlungen müssen transparent ablaufen, weil alle, das Europäische Parlament, die nationalen Parlamente und die Öffentlichkeit, ein Recht darauf haben, umfassend informiert zu werden. Ich bin optimistisch Wie die Kommissarin schon gesagt hat, wurden erstmalig die Mandatsentwürfe veröffentlicht.

Zudem muss auch weiter das Europäische Parlament gestärkt und in den Verhandlungsprozess eingebunden werden, und zwar von der Verabschiedung der Mandate bis zum Abschluss der Verhandlungen. Ein grundlegender Pfeiler der Handelspolitik ist auch ein starkes, durchsetzbares Nachhaltigkeitskapitel, das dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Konsumentinnen und Konsumenten und der Umwelt dient. Bei Verstößen oder auch bei Nichteinhaltung von Bestimmungen soll es als letzte Möglichkeit einen Sanktionsmechanismus geben. Soziale, arbeitsrechtliche und ökologische Standards müssen besser durchsetzbar sein. Nutzen wir die Chance für ein Vorzeigeabkommen mit Australien und Neuseeland, von dem alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen profitieren! Diese Abkommen könnten ein Modell für künftige Abkommen sein, wenn die Verhandlungen nicht mehr hinter verschlossenen Türen geführt werden, sondern transparent sind, und die Frage der Nachhaltigkeit denselben Stellenwert erhält wie der Abbau von Tarifen.